virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög mál númer hundrað fjörutíu og fimm á þingskjali hundrað sextíu og eitt með þessu frumvarpi þessu sem samið hefur verið í viðskiptaráðuneytinu er stefnt að því að einfalda reglur

gert er ráð fyrir að sleppa megi skýrslugjöf utanaðkomandi aðila um samrunaáætlun ef allir hluthafar í samrunafélögum samþykkja er talið að ákvæðin dragi helst úr kostnaði hjá litlum félögum til dæmis við samruna innan samstæðu má þar nefna tvö systurfélög sem einn og sami hluthafi á slíkur samruni getur alloft átt sér stað ákvæðin eiga rætur sínar að rekja til áætlunar evrópusambandsins um að draga úr stjórnsýslubyrðum um er að ræða innleiðingu á ákvæðum varðandi hlutafélög í tilskipun evrópuþingsins frá þrettánda nóvember tvö þúsund og sjö um breytingu á

það að því er varðar kröfu um skýrslu óháðs sérfræðings í tengslum við samruna eða skiptingu hlutafélaga tilskipunin var tekin upp í e e s samninginn með ákvörðun sameiginlegu e

öðrum maí nítján hundruð níutíu og tvö tilskipunin tekur til hlutafélaga en gert er ráð fyrir samsvarandi breytingum til einföldunar í lögum um einkahlutafélög enda ákvæði um samruna og skiptingu svipuð í báðum lögunum breytingarnar á almennum ákvæðum um samruna og skiptingu leiða síðan til þess að gera þarf samtímis smávægilegar breytingar á ákvæðum framangreindra laga um millilandasamruna og millilandaskiptingu þar sem reglur eru einfaldari fyrir verði frumvarpið óbreytt að lögum verður ekki séð að það muni hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð að öðru leyti vísa ég í athugasemdir með frumvarpinu og vænti þess virðulegi forseti